Tam rzeczywiście nacisk na granicę jest nieco mniejszy, ale to wszystko razem jest wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich, dla Unii Europejskiej.

Ważne jest, żebyśmy mieli wspólną politykę i cieszę się bardzo, że tylu moich kolegów i tyle moich koleżanek mówiło o solidarności europejskiej. Potrzebujemy wspólnej kontroli. Polski minister spraw zagranicznych mówi nawet o wspólnej służbie granicznej.